Ce rapport nous montre, effectivement, qu'au vingt et unième siècle, nous sommes encore nous les femmes victimes de beaucoup d'inégalités actuellement. J'utilise le mot victime, parce qu'effectivement, quand ces inégalités sont dues à des discriminations, eh bien oui, nous devons dire que nous sommes victimes de ces discriminations. Cela veut il dire que nous sommes incapables de nous battre?

Nous sommes en train de le faire aujourd'hui dans le cadre de ce rapport. Ce rapport émet un certain nombre de recommandations, qui sont des recommandations de politiques volontaires et je vois qu'ici, dans cette assemblée, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a des inégalités et que c'est injuste, mais il y a une partie de ce Parlement qui dit Il faut agir et il y a une autre partie qui dit Laissons faire, cela va se régler tout seul. Non, cela ne va pas se régler tout seul, nous avons besoin de politiques volontaires en matière de quotas et pour ce qui est de la convention d'Istanbul pour la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que du droit de disposer de son corps pour pouvoir décider à quel moment nous voulons notre maternité. Et je reviendrai justement sur cette maternité pour dire qu'elle est une source de discriminations actuellement. Elle discrimine les jeunes filles qui veulent aller à l'emploi, elle discrimine au moment de la protection des femmes enceintes dans l'emploi, elle les rend vulnérables car elles peuvent tomber dans la pauvreté quand elles n'ont pas un salaire correct.

Tous ceux qui veulent augmenter la natalité en Europe, je les encourage à soutenir la directive congé de maternité. Et ce n'est pas en mettant la directive congé de maternité dans le dispositif REFIT que nous allons régler tous ces problèmes.